W Kuropatach pod Mińskiem zamordowano według szacunków polsko brytyjskiego historyka Normana Daviesa ćwierć miliona ludzi.

Apeluję do władz białoruskich zapobiegnijcie desakralizacji tego miejsca, włączcie się do kultywowania pamięci o tej wielkiej tragedii ludzkości, która powinna łączyć nas wszystkich.